Das Wichtigste vorweg Wir schlagen in unserem Bericht vor, der Kommission die Entlastung für die Ausführung des

Ich glaube, dass die Kommission in vielen Bereichen Fortschritte erzielt hat. Ich glaube, dass auch sehr viele Forderungen des Rechnungshofs und des Europäischen Parlaments bereits umgesetzt wurden.

Hier arbeitet die Kommission bereits an einem Schlüsselindikator.

Was die Kontroll und Überwachungssysteme betrifft, so sind diese nur teilweise effizient. Hier muss man vor allem den Bereich der Delegationen ansprechen.

Ich werde dem Haushaltskontrollausschuss vorschlagen, dass wir einen Initiativbericht einbringen, um uns genau anzuschauen, wie dieses Monitoringsystem funktioniert, ob es auch wirklich effizient und auch zielführend ist.

Ich glaube, dass auch hier die Kontrollmöglichkeiten nicht wirklich greifen. Hier sollte man dringend über eine Reform nachdenken.

Es gibt schon einige Dinge, die man bemerken muss, auch, dass die investment facility nicht Teil der Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofs ist und nicht berücksichtigt wird.

Der Geldfluss ist viel zu lang, es gibt zu viele Institutionen dazwischen, die Geld damit verdienen, die Zinsen damit verdienen. Hier sollte man bemüht sein, dass Entwicklungshilfe nicht zum Selbstzweck verkommt.